Mesdames et Messieurs, il est essentiel que les consommateurs européens disposent, sur les emballages des produits qu'ils consomment, des informations nécessaires à un choix éclairé, de toutes les informations voulues, et non pas de tout et n'importe quel type d'information.

je ne suis pas du tout d'accord avec son analyse.

Les indications seront plus lisibles et les informations sur les allergènes seront accessibles au public concerné par ces allergies. Les imitations seront identifiées comme telles car il est, par exemple, inacceptable de tromper le consommateur en lui vendant un fromage à base de graisse végétale au lieu de lait. Enfin, je suis très satisfaite du fait que le pays d'origine des morceaux de viande de porc, de mouton, de chèvre et de volaille soit désormais obligatoirement indiqué sur les emballages. De tels affichages permettront de mieux informer les consommateurs et de lutter plus efficacement en cas de contamination. En revanche, je souhaite que nous pensions aussi à l'ensemble des entreprises qui doivent systématiquement s'adapter aux nouvelles réglementations.